Monsieur le Président, le rapport De Castro a le mérite de chercher à lutter contre les pratiques déloyales de la grande distribution, qui étranglent les agriculteurs en les contraignant à céder leurs produits à vil prix.

Mais cela ne doit pas exonérer l'Union européenne de sa lourde responsabilité dans la crise actuelle, qui pousse nos agriculteurs au désespoir et, hélas, parfois au suicide. Les traités de libre échange que l'Union négocie avec des géants de l'agriculture, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande ou le Brésil sont une folie, car ils organisent délibérément une concurrence déloyale à notre détriment. Nos agriculteurs doivent en effet respecter des règles sociales, sanitaires et environnementales qui ne s'imposent pas aux agriculteurs de ces pays.

Je demande à l'Union, et particulièrement à la Commission de Bruxelles, de ne pas jouer les Ponce Pilate et de reconnaître leurs torts. Je leur demande de profiter de la préparation de la nouvelle politique agricole commune pour soutenir davantage notre modèle d'agriculture familial de qualité contre le modèle agro industriel ultralibéral d'inspiration américaine, qui détruit nos emplois et notre santé.